Doamna președintă, vrem să construim un internet sigur pentru copiii noștri. Este nevoie de un parteneriat cu furnizorii de internet, cu creatorii de conținut, cu operatorii de rețele sociale pentru a veni cu un set de bune practici, recomandări și soluții concrete pentru a face internetul un spațiu mai sigur și a evita astfel posibilele incidente. Un studiu recent realizat în țara mea, în România, arată că unul din trei copii între nouă și șaisprezece ani au fost hărțuiți online și cazurile de cyberbullying semnalate se multiplică, din păcate. Și mai grav, aproape jumătate din cei hărțuiți nu au făcut nimic, crezând că lucrurile se vor rezolva de la sine. Poate de aceea, conform statisticilor, adulții publică uneori pe internet date cu caracter personal despre propriii copii, crezând că mediul online este un spațiu sigur. Este nevoie, așa cum a spus și reprezentanta Comisiei Europene, să sprijinim educația digitală, să implicăm actorii relevanți la nivel european, național și local, pe părinți, pe tineri, să implicăm școlile, pentru a preveni astfel de situații.